Je n'ai jamais partagé ce point de vue. Chaque présidence comporte un agenda et des perspectives et apporte son lot de dossiers. Chaque présidence adopte un style propre, qui permet de faire avancer des dossiers qui étaient parfois bloqués. Ce fut le cas avec la Présidence irlandaise, qui a conclu les négociations sur la réforme de la PAC et obtenu un accord sur le CFP, et la Présidence lituanienne ne dérogera pas à la règle et affiche ses priorités. Et vous avez raison, Madame la Présidente, la politique énergétique de l'Europe n'en est qu'un exemple. C'est un sujet qui est très sensible, notamment parce que nous avons encore des îlots énergétiques en Europe, et si nos entreprises paient des factures d'énergie trois à cinq fois plus élevées qu'aux États Unis, c'est en partie à cause de ces îlots.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi similaire, celui de l'énergie, et il faut améliorer le réseau énergétique européen.

Seule l'Europe peut fournir cette garantie de la sécurité du cadre juridique à long terme et de la mobilisation des fonds nécessaires. Madame la Présidente, nous espérons que votre Présidence sera une étape décisive dans la création d'une véritable communauté européenne de l'énergie. Nous avons la responsabilité de le faire, et vous en avez le courage et, je pense, aussi la capacité. Parce que sans un approvisionnement stable en énergie avec des coûts maîtrisés, nos entreprises, nos concitoyens, seront toujours pénalisés.

Chers collègues, une présidence, ce ne sont pas seulement des grands projets. C'est aussi la mise en œuvre, l'accompagnement de décisions qui ont déjà été prises. Et comme je vous l'ai dit quand nous nous sommes vus, le diable se trouve dans les détails. Donc, maintenant, il faudra le traquer, le diable dans les détails, notamment dans le contexte de la mise en place de tout ce qui est CFP et politique agricole commune.

Il en va de même s'agissant de nos décisions d'apporter plus de transparence et d'assurer une meilleure gouvernance de notre économie. La liste ne s'arrête pas

Mais on compte sur vous, Madame, et je sais que votre volonté ne manque pas. Donc, vous disposez d'un temps très restreint, et je sais que vous êtes déjà au travail depuis longtemps.

C'est un moteur de croissance, mais ce moteur ne peut fonctionner que s'il est mis en route, et vos priorités pour une Europe de plus en plus crédible et ouverte, nous les partageons, Madame la Présidente. L'acte I et II pour le marché unique s'inscrivent dans cet objectif. Il y a urgence à faire avancer ce dossier. Votre Présidence, je l'espère, y parviendra. On l'a dit hier, lors du débat sur les conclusions du dernier Conseil il est également nécessaire d'avancer sur l'union bancaire.

Votre histoire, votre vision, votre position, seront des outils précieux pour mener à bien les défis qui s'ouvrent à tous. En tant que groupe politique de ce Parlement, nous serons à vos côtés, en partenaire actif et vigilant, et je voudrais ajouter aussi, comme tu l'as dit, avec, effectivement, les pays de l'Est, dont on ne parle pratiquement pas aujourd'hui. Je crois que c'est très important en termes de stabilité, quand on voit ce qui se passe actuellement dans ces pays. Donc, votre rencontre à Vilnius sera très importante. Madame la Présidente, je forme tous mes vœux de succès pour la Lituanie et pour l'Europe. Vous avez un avantage vous n'avez pas besoin d'apprendre comment travaille le Président de la Commission, vous le connaissez à tous points